Auch die Kritik am außenpolitischen Verhalten alles, was hier aufgezählt wurde, ist berechtigt. Aber Wir waren uns über viele Jahre weltweit einig, das Allerschlimmste wäre es, wenn Iran eine Atombombe bekäme, und das war richtig zu verhindern und ist richtig zu verhindern, und das JCPOA muss deswegen beibehalten werden. Wir müssen versuchen, hoffentlich eine neue amerikanische Administration Biden dazu zu bekommen, dass sie da wieder beitritt, denn wir haben ja die Effekte erlebt, dass die Radikalisierung zunimmt im Iran. Hätten wir eine gegenteilige Entwicklung gehabt mit der Anwendung des Abkommens, mit der Aufhebung von Wirtschaftssanktionen und mit einer Möglichkeit für die Menschen dort, sich zu entwickeln dann hätten sie mehr Kraft gehabt, sich gegen das Regime zu wenden

Eines Tages werden die Iraner dieses Regime überwinden, und wenn wir bis dahin eine Politik betreiben, die ihnen diese Zuversicht nicht nimmt, dann ist das eine richtige Politik, und dazu gehört, dass wir das JCPOA weiterführen sollten.